Señor Presidente, en el proceso de adhesión, Turquía está efectuando una serie de reformas políticas y económicas que están contribuyendo mucho a la modernización del país. Lo mismo hemos tenido que hacer muchos otros países, hoy ya miembros de la Unión.

Yo no critico la apertura ya anunciada del capítulo 22, relativo a la política regional.

A mí me parece que la cooperación entre Turquía y la Unión en materia energética es muy relevante. Los europeos necesitamos diversificar nuestras fuentes de suministro y también las vías por las que discurren los abastecimientos energéticos. Turquía, por su ubicación geográfica, ocupa un lugar estratégico en la necesaria diversificación. Y, precisamente por esa ubicación geográfica, es necesaria la cooperación de Turquía en la ordenación de los flujos de migración que transitan por ese país. Todavía no ha firmado el preacuerdo de readmisión, y también lamento que no se haya producido un acercamiento de la política turca en materia de visados a la política de la Unión. El año pasado ya denuncié este punto. Para mí el diálogo y la coordinación en materia de política exterior entre la Unión Europea y Turquía son muy convenientes.

Se trata de nuestros vecinos —de los dos—, que viven desde hace dos años un periodo de cambio creciente o de cambios incluso revolucionarios. Debemos coordinarnos lo más posible turcos y europeos, de manera que nuestros mensajes a ese mundo vecino vayan en la misma línea y podamos influir en beneficio de su prosperidad, libertad y estabilidad.